þingflokkur samfylkingarinnar hefur ákveðið í samræmi við sextándu grein þingskapa að sigríður ingibjörg ingadóttir taki sæti þórunnar sveinbjarnardóttur í umhverfisnefnd